Drugo, napokon imamo jednu vrlo jaku regulativu koja želi zaštiti zdravlje i to je drugi Imamo i treći, a to je imamo namjeru time omogućiti konkurentnije gospodarstvo unutar Europske unije i na svjetskom tržištu.